Aber nicht das Geld ist das Problem, sondern die instabilen politischen Verhältnisse. Zurzeit traut sich ja keine Nation wirklich, Geld in ein korruptes politisches System zu stecken.

Solange kein funktionierendes Regierungssystem und kein funktionierender Verwaltungsapparat vorhanden sind, müssen wir die vorhandenen Hilfsorganisationen nutzen, ganz einfach deshalb, weil es dazu keine wirkliche Alternative gibt.